Hvala, gospod predsedujoči. Gospa državna sekretarka, kolegice in kolegi! Predlog zakona, ki je pred nami, sledi potrebi po uskladitvi z družinskem zakonikom, ki se bo pričel uporabljati petnajstega aprila. Zaradi prenosa stvarne pristojnosti odločanja o rejništvu iz centrov za socialno delo na sodišča so nujne nekatere postopkovne, terminološke prilagoditve v Zakonu izvajanju rejniške dejavnosti. Novosti v smislu boljše preglednosti in jasnosti so predvidene v primeru tako imenovanega izrednega postopka namestitve otroka v rejništvu v primeru, ko vstopi v skrb za otroka kot rejnik njegov sorodnik. Gre za primere, ko se izkaže kot najkoristneje, da otrok biva v krogu svoje razširjene družine oziroma skupnosti, ki jo pozna in mu je blizu. S tako ureditvijo se v poslanski skupini Desus seveda absolutno strinjamo, saj jo vidimo kot veliko prednost za otroka, ki iz kakršnegakoli vzroka izgubi svoja roditelja in zanj je vsekakor bolje, da ostane med svojimi bližnjimi. Prav tako se v naši poslanski skupini strinjamo z dvigom plačila za delo rejnika, ki se ni spremenilo že več kot desetletje. Tako dvig za devet evrov nekoliko izboljšuje socialni položaj rejnikov, kar je pomembno zlasti pri teh, ki se z rejništvom ukvarjajo poklicno. V naši poslanski skupini pozdravljamo tudi večjo prilagodljivost glede možnosti izvajanja rejništva kot poklica za manj kot polni zavarovalni čas s plačilom prispevkov za razliko od dopolnjenega zavarovalnega časa. Osamosvojitvena pot mladim, ki so svoje otroštvo preživeli v rejništvu zaradi v tej noveli predlaganih sprememb, da lahko ostanejo pri rejniški družini do šestindvajsetega leta starosti, če aktivno iščejo zaposlitev po zaključeni srednji šoli, sigurno nekoliko olajša. Tudi slednje v naši poslanski skupini ocenjujemo kot korak k izboljšanju rejniškega sistema. Predlog sprememb, ki so danes pred nami, bomo podprli skupaj s predlaganim amandmajem. V danem pa mi dovolite še nekaj besed, vezanih na širšo sliko rejništva, ki smo jo imeli poslanci Desusa možnost pobliže spoznati. Rejništvo je nedvomno dobra priložnost za podporo otroku, ki ne more živeti v svoji družini. Ugotovimo lahko tudi, da je rejniški sistem v naši državi načeloma dobro urejen. Podatek, da imamo pri nas šeststo štirideset rejnic in rejnikov, je spodbuden, saj potrjuje, da smo socialna družba, ki ji je mar za sočloveka in znamo pomagati ljudem, ki so v stiski. Sistem rejništva je pri nas dober in je mednarodno primerljiv, seveda pa to ne pomeni, da je idealen in da je brez napak. Ko se poglobimo v rejniške zgodbe, ki jih predstavljajo rejniki in osebe, ki so otroštvo preživeli na ta način, pridemo do zaključka, da je rejniški sistem potreben celovitejše prenove. Tega pravila marsikdaj pripeljejo do nepotrebnih zapletov, predvsem pa gre za to, da takšne ali drugačne ovire niso dobra popotnica za otroka. Ministrstvo pristojno za družino smo v Demokratični stranki upokojencev nedavno že seznanili z najbolj perečimi težavami, ki se pojavljajo pri izvajanju rejniške dejavnosti in zaradi katerih so navsezadnje na slabšem predvsem otroci. Predlagali smo tudi možne rešitve, ki bi odpravile obstoječe pomanjkljivosti. Zato ministrstvo še enkrat pozivamo, da našo pobudo preuči in pripravi po potrebi v sodelovanju z drugimi ministrstvi ustrezne spremembe posameznih konkretnih predpisih. Kot že rečeno, bomo predlagano novelo zakona podprli skupaj s predlaganim amandmajem. Hvala.